Albanija, kao i svaka druga država jugoistoka Europe i kao europska država, ima pravo podnijeti zahtjev za članstvo i ima pravo postati dio ove političke obitelji u kojoj smo mi. Transformacijski učinak procesa približavanja i procesa pristupanja bit će ključan da Albanija postane država vladavine prava, poštivanja ljudskih prava, jačanja demokracije i gospodarskog kapaciteta.